Herr Präsident! Die Menschenrechte müssen in den Mittelpunkt der Beziehungen mit den Drittstaaten rücken, und entsprechende Klauseln sollten auf alle Abkommen mit Drittstaaten ausgedehnt werden. Dabei hat die EU eine besondere Pflicht, was die Lage der Christen betrifft, vor allem jetzt, nach dem sogenannten Arabischen Frühling. In Ägypten hat der Aufstieg der islamischen Kräfte dramatische Konsequenzen für die Kopten gebracht. Ein weiterer Punkt ist wichtig, nämlich der Schutz der Unionsbürger in Drittstaaten.

Adelsmayr etwa wurde in Dubai ein faires Verfahren verweigert, er wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt und kann sich nun im Unionsgebiet de facto nicht frei bewegen, weil er die Auslieferung fürchten muss. Es bräuchte in solchen Fällen ein koordiniertes Vorgehen der EU Wenn einem EU Bürger ein faires Verfahren im Sinne der Menschenrechtskonvention vorenthalten wird, dann sollte dieser auch von keinem Mitgliedstaat ausgeliefert werden.